Señor presidente, vicepresidenta Jourová, este debate contra el antisemitismo, el racismo y el odio en Europa está cargado de sentido. No porque el Eurobarómetro indique que crecen las actitudes discriminatorias contra personas y categorías enteras de ciudadanos europeos —cuyos derechos fundamentales están protegidos por el Derecho europeo—, sino porque aumentan los delitos de odio, porque está aumentando la violencia real contra esas personas y categorías enteras. Por eso, este Parlamento no solamente tiene el deber de expresar tristeza y preocupación sino, sobre todo, motivación para apoyar todas las actuaciones de la Comisión y del Consejo que conduzcan a ese combate y a fortalecer los instrumentos. Por eso aprobamos el 1 de junio del año 2007 nuestra Resolución sobre el antisemitismo y nuestro compromiso contra la negación del Holocausto. Pero también por eso hemos dado seguimiento a la decisión que adoptó el Consejo Europeo en diciembre de 2018 para proporcionar los instrumentos necesarios para actuar en un doble campo el de la educación contra el odio, pero también la legislación contra los delitos que instiguen directamente a la violencia. Y es ahí donde entra en juego la correcta transposición de la Decisión marco de 2008 y la necesidad de que la Comisión cuente con el apoyo del Parlamento Europeo para aportar todos los instrumentos necesarios. Primero, formación de las autoridades competentes. Segundo, registro de los delitos de odio y, tercero, protección de sus víctimas y garantía de seguridad de esas comunidades amenazadas en Europa, no solo la comunidad judía —por supuesto—, sino también la comunidad gitana y cualquiera que sirva al discurso del odio como chivo expiatorio de actitudes de intolerancia y desprecio contra el prójimo que no pueden ser toleradas porque son profundamente incompatibles con el Derecho europeo.